Anderenfalls werden unsere alpinen Betriebe ihre Betriebe zusperren, weil sie dem Wettbewerb einfach nicht standhalten können.

Wir brauchen da eine flächendeckende regionale Versorgung, und die Milch sollen wir nicht durch ganz Europa transportieren, sondern eben regional vor Ort produzieren. Aber auch gesamteuropäisch würde der Wegfall der Milchquote einen enormen Importdruck auf den europäischen Milchmarkt bedeuten. Die Milchquote muss daher neu berechnet werden, denn zurzeit ist es so, dass schon bei geringfügigen Überschreitungen der nationalen Quote Strafzahlungen in Millionenhöhe drohen, und das, obwohl die Gesamtmilchquote gegenwärtig unterliefert wird.

So könnte man einen fairen Preis ermitteln, sowohl für die Produzenten als auch für die